kulturellen Erbes, wenn wir die Situation durch ISIS in Irak und in Syrien sehen, in welcher Weise kulturelles Erbe zerstört wird wieder stärkeres Bewusstsein betrieben haben, dass diese Leute ein Verbrechen an unserem gemeinsamen Reichtum begehen. Dann ist das, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass wir uns für die Identität aller einsetzen, nicht nur, wenn es um unsere eigene Kultur geht, und dass dies eben den verbindenden Charakter haben kann.

die kulturelle Szene mit einzubinden, die Menschen, die aus der Kultur heraus leben, einzubinden, und dieses Europa so in der Welt einbringen und unseren Beitrag für die Welt leisten.